Hvala lepa besedo, predsednik. Današnja razprava kolega Pogačnika je bila res populistična, populistično hrabra, predvsem pa zavajajoča. Seveda če stokrat ponoviš ene in iste zadeve, potem ljudje začnejo verjeti in verjetno tudi sami sebe, ko to ponavljate, v to verjamete. In iz tega razloga moram danes še enkrat ponoviti, ker sem tudi vsaj polovico- krat odgovoril na to, kar se zavaja. Ta očitek, da ta vlada ne zna ukrepati na dvaintrideset milijard dolga, ki je bil ustvarjen, je kolega Pogačnik pa pozabil povedati, kdaj, s kakšno lahkoto in pa neodgovornostjo je pa ta dolg nastal. Kdaj že? V katerem obdobju? Tudi to lahko razčistimo. In danes kazati s prstom na to vlado oziroma gospodarstvo in državljane, ki so ustvarili, ki ustvarjajo in ki bodo morali ta dolg vračati in se s tem odrekati višjemu standardu in pa razvoju. Ja, težko bo vračati in zmanjševati dolg. V tem dvoletnem proračunskem obdobju bomo dosegli že cilj šestdeset procentov BDP-ja oziroma dosegli ta maastrichtski kriterij. Rast razvoja in zmanjšanja dolga, Slovenija je najhitrejša v Evropi. A sem morda bil pri tem, kar sem zdaj povedal, populističen? A sem morda zavajal? Povedal sem tisto, kar sem tudi prebral. Kam je šlo dva cela pet milijard? V zadnjem mesecu, mislim da, vsaj desetkrat smo v tem državnem zboru in tudi na odborih govorili o teh dveh milijardah in pol, kam je šlo? Jaz ne vem, a ne poznamo matematike. Dva štirinajst je bil milijardni primanjkljaj. Danes govorimo o pol milijarde presežka. Ali znamo računati, koliko je to milijarda in pol? Odpravili smo v tem obdobju varčevalne ukrepe, ki so bili v tistem obdobju varčevanja postavljeni. Ljudje so dobili to nazaj. Iz proračuna namenjamo trinajst procentov za socialne transfere. Katera država v Evropi ima tak procent proračuna namenjena za socialne transfere? Povečali smo sredstva za razvoj, kolikor smo ga mogli. Lahko pa bi ga še bistveno več, če ne bi bilo teh štiriindvajset milijard ustvarjenega novega dolga v tem obdobju nepremišljenem. In seveda če tega dolga ne bi bilo, bi danes v razvoj in tudi še kam drugam lahko vlagali bistveno več. Mislim, da sem bil dovolj jasen in še enkrat odgovoril na tisto. Pa bojim se, da bo nekdo še vedno ponavljal to, kar je bilo danes rečeno.